Deuxièmement, je voudrais également dire aux collègues que ce compromis a été déposé à l'article 1, qui concerne le champ d'application, et qu'il a donc une portée transversale, alors que l'amendement déposé par les groupes concerne l'article 8, qui touche les objectifs des régulateurs nationaux.

S'il n'y a pas d'inversion du vote, la liste reste la même.